Vážená pani predsedajúca, v dvadsiatom storočí priniesli nacistické, ale aj komunistické režimy masové vraždy, genocídu, deportácie a obrovské straty na životoch. Mali by byť dostatočným varovaním pre budúce generácie, ale nie sú. Aj v mojej vlastnej krajine vymenili neofašisti svoje ľudácke uniformy za obleky a premiestnili sa do parlamentu aj sem do Európskeho parlamentu. Politik, ktorý otvorene propaguje komunizmus, zločineckú ideológiu, je šéfom parlamentného výboru pre vzťahy s Európskou úniou. Hanbím sa za to. Ale zároveň chcem, aby to bol pre nás všetkých budíček. Preto musíme začať riešiť skutočné príčiny podpory extrémistov, a to je korupcia, nedostatočná mediálna gramotnosť, neuspokojivé vzdelávanie o histórii a v neposlednom rade aj naša tolerancia k politikom, ktorí majú pochybnosti o holokauste a šíria bludy a nenávisť, ktorá je základom pre epidémiu extrémizmu.